Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Juni 2010 haben die Regierungschefs der EU endlich erkannt, dass die Europäische Gemeinschaft eine besser abgestimmte Finanz und Wirtschaftspolitik braucht. Auf dem Gipfel haben sie das Europäische Semester sozusagen erfunden. Es ist ja völlig richtig, dass die Mitglieder in einer Wirtschafts und Währungsunion nicht alleine darauf achten dürfen, wie sich ihre Politik auf Unternehmen, auf Arbeitnehmer und Verbraucher im eigenen Land auswirkt. Eine europäische Perspektive ist nötig. Ein Binnenmarkt ohne Koordinierung in der Wirtschafts Lohn und Sozialpolitik stellt die Mitgliedstaaten vor eine große Verlockung, nämlich kurzfristiges Wachstum und Arbeitsplätze auf Kosten der Nachbarn zu schaffen. Solche Ungleichgewichte können die Währungsunion wirtschaftlich, aber auch politisch zum Zerbrechen bringen. Vor genau solch einer Situation steht die EU derzeit. Die deutsche Wirtschaft hat den Nachbarn über Jahre das Wasser abgegraben, es gab keine Impulse durch Investitionen und Lohnwachstum, stattdessen hat Berlin die Eurozone mit einem Jahrzehnt aggressiver Exportpolitik beinahe in den Ruin getrieben. Deshalb ist es erfreulich, dass die Kommission diesem Kernproblem der Eurokrise in ihren länderspezifischen Empfehlungen nun langsam auf die Schliche kommt und entsprechende Empfehlungen abgibt. Völlig zu Recht wird die Bundesrepublik aufgefordert, mehr in Bildung, Forschung und Kinderbetreuung zu investieren, und völlig zu Recht wird von der Kommission gefordert, den Missbrauch von Minijobs zu stoppen und das Lohnwachstum dem Produktivitätswachstum anzupassen. Das ist eine späte, aber wichtige Erkenntnis. Ich hoffe, Herr Kommissar Rehn, dass Sie diese Forderung gegenüber der deutschen Regierung vehement vertreten, auch wenn es kein formales Verfahren für Überschussländer gibt.